Paní předsedající, já jsem podpořil dnešní usnesení, považuji to dnešní hlasování za mimořádně důležité.

Je to silné politikum a do budoucna, až budeme řešit jejich konečnou podobu, tak je třeba říci, že vedle ekonomické spolupráce a výhod je zachování volného pohybu osob a hlavně občanů zemí EU žijících ve Velké Británii jasnou politickou prioritou.